Señor Presidente, cada vez que hay un compromiso que permite avanzar hay que felicitarse, pero tampoco creo que el compromiso al que hemos llegado sea como para morir de un ataque de felicidad. Hay que ser prudentes en los raptos de felicidad que tenemos. Es verdad que hemos adelantado, especialmente en lo que se refiere al etiquetaje de alimentos y en lo que se refiere a la seguridad en la claridad del mensaje, pero nos hemos quedado cortos en las grasas trans por ejemplo, en la obligación de etiquetarlas. Lo que sí que quiero pedirle a la Comisión es que no agote los plazos. Que, en un continente abastecido como este, con problemas de sobrealimentación, de cuestiones cardiacas y de sobrepeso, hay que acelerar y hay que plantear cuanto antes la prohibición de añadir grasas trans a los alimentos, como ha hecho Dinamarca, como está haciendo España y como ha hecho Australia.

Los compromisos van a depender de la celeridad con la que apliquemos, de la claridad con la que desarrollemos y de lo ambiciosos que seamos. No nos quedemos en el ataque de felicidad por lo que hemos hecho, porque está bien, pero no es para dar saltos.